Die Unentschlossenheit und die Trägheit in der Türkeifrage sind schon besonders bemerkenswert.

Denn wir sind hier und das zieht sich ja durch das gesamte Haus ständig besorgt über die Lage in der Türkei, und wir diskutieren zum x ten Mal darüber.

Es werden leere Worte hier im Haus geschwungen. Wir haben das schon mehrfach gehört Insgesamt werden neun Milliarden Euro als Heranführungshilfe an die Türkei bezahlt. Und was passiert mit diesem Geld? Keinerlei Kontrolle! Wir hätten auf der anderen Seite gut die Möglichkeit, die Lücke im Budget, die die Briten hinterlassen, mit diesen neun Milliarden zu füllen. Es bleibt nur eines zu sagen Die Forderung, die wir stellen, bleibt sofortige Beendigung der Beitrittsverhandlungen und sofortige Aussetzung der Zahlung europäischer Steuergelder an die Türkei.